Dziesięć lat temu bowiem wybuchł światowy kryzys finansowy, który dotknął bardzo dotkliwie także Europę i państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ale też dlatego, że wczoraj mieliśmy bardzo głębokie załamanie na giełdzie Wall Street w Stanach Zjednoczonych, największe załamanie właśnie od 2008 r.